í sjálfu sér væri ekkert við slíkt að athuga ef það lægi fyrir nú þegar samkomulag milli þingflokkanna um það hversu lengi síðan yrði fundað í framhaldinu

eða nokkuð raunsönn reynsla öllu heldur að þingstörfin ganga ekki vel fyrir sig nema það sé gott samkomulag í þingsalnum um þessa hluti það er tilhögun þingfundanna því segi ég frú forseti nei við því að heimila þetta vegna þess að það hefur ekki enn þá verið komist að niðurstöðu um það hversu lengi fundur sem hér á að heimila á að standa það væri allt annað að fást um þessi mál og greiða atkvæði ef slíkt samkomulag lægi fyrir og það er lítið mál að ganga frá slíku samkomulagi það eru heilbrigð